gengið er til dagskrár og tekið fyrir eina dagskrármálið almennar stjórnmálaumræður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 þingmaður utan flokka talar síðastur í fyrstu umferð og hefur sex mínútur röð flokkanna verður þessi í öllum umferðum

samfylkingin framsóknarflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð og hreyfingin ræðumenn flokkanna verða fyrir sjálfstæðisflokk tala í fyrstu umferð bjarni benediktsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri ólöf nordal annar þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður en í þeirri þriðju tryggvi þór herbertsson níundi þingmaður norðausturkjördæmis ræðumenn samfylkingarinnar eru þórunn sveinbjarnardóttir sjöundi þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð helgi hjörvar fjórði þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í annarri en í þriðju umferð jónína rós guðmundsdóttir tíundi þingmaður norðausturkjördæmis fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð gunnar bragi sveinsson fjórði þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri en í þriðju umferð eygló harðardóttir sjöundi þingmaður suðurkjördæmis fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð tala í fyrstu umferð steingrímur j sigfússon fjármálaráðherra í annarri auður lilja erlingsdóttir annar þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður en álfheiður ingadóttir tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í þriðju umferð fyrir hreyfinguna tala í fyrstu umferð margrét tryggvadóttir tíundi þingmaður suðurkjördæmis í annarri umferð talar þór saari níundi þingmaður suðvesturkjördæmis og birgitta jónsdóttir níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í þeirri þriðju ræðumaður utan flokka lilja mósesdóttir sjötti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður talar síðust í fyrstu umferð